Da die Abstimmung so ausgegangen ist, dass sie den Bericht verändert hat, möchte ich darum bitten, meinen Namen aus dem Bericht zu streichen.